Dezvoltarea medierii în materie civilă și comercială, precum și celelalte mecanisme de rezolvare extrajudiciară a litigiilor, reprezintă o oportunitate reală, atât pentru părțile implicate, cât și pentru sistemul judiciar, mai ales în foarte multe dintre țările în care acesta este suprasolicitat. Directiva privind medierea este un instrument extrem de util și cred că este absolut esențial ca aceasta să fie implementată cât mai corect pentru ca să și atingă obiectivul. Dacă, până acum, Directiva privind medierea nu și a atins scopul în ceea ce privește proporția litigiilor care fac obiectul medierii în comparație cu numărul de cazuri care ajung în fața judecătorilor, cred că acest lucru se datorează în mare parte lipsei informațiilor despre mediere. Chiar dacă directiva impune obligația de a informa publicul larg despre oportunitatea de a recurge la mediere, nu cred că această prevedere este exploatată în mod optimal. Cetățenii nu iau în calcul medierea, pentru că, pur și simplu, nu știu despre existența acesteia, nu știu în ce constă și nici cui să se adreseze pentru a iniția o astfel de procedură. În materie comercială, noua directivă pe care o dezbatem în Parlament, privind rezolvarea alternativă a litigiilor în materie de consum, va aduce în mod sigur îmbunătățiri, întrucât comercianții vor fi obligați să ofere publicului larg informații despre mediere și alte mecanisme alternative. Însă această directivă are un scop limitat, fapt pentru care consider necesar ca atât Comisia, cât și statele membre să promoveze mai activ medierea, mai ales în ceea ce privește litigiile transfrontaliere și cele legate de dreptul familiei. Nu e vorba aici nu a fost niciodată vorba de a dezvolta un sistem paralel sistemului judiciar medierea trebuie să rămână o oportunitate și trebuie să găsim un echilibru între mediere și procedurile judiciare. Nu știu dacă este indispensabilă stabilirea unor ținte procentuale în ceea ce privește cazurile supuse medierii. Trebuie să facem tot posibilul însă pentru a evolua către o cultură a medierii și a rezolvării alternative a litigiilor, aceste mecanisme fiind și mai ieftine și mai rapide față de procedurile judiciare, ceea ce reprezintă în mod clar un avantaj pentru cetățeni.